L'Europe a perdu sur ce dossier. Mais ce que je sais, aujourd'hui, c'est que si nous perdons sur le marché carbone, il n'y aura pas d'instrument alternatif. Si le marché carbone, aujourd'hui, n'incite pas à la transformation et à la sobriété carbone, c'est parce que le prix est trop faible et qu'il faut renforcer l'incitation, notamment en obtenant les revenus des enchères pour financer la transition énergétique. Ce n'est peut être pas le meilleur système mais c'est, aujourd'hui, le seul système qui existe et c'est pour cela qu'il faut l'améliorer.

Mittal, et un certain nombre de grands acteurs, qu'il faut tuer le marché carbone, c'est que, en fait, vous voulez empêcher la structure qui permet l'innovation sur le marché carbone, qui permet la sobriété et qui permet l'investissement. En tuant le marché carbone, vous tuez aussi tous les projets Ulcos qui permettaient de soutenir la transformation et la pérennité de la sidérurgie en Europe.